bedeutet für unsere Arbeit auch, dass wir in großen technischen Bereichen Aufholbedarf im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen wie Asien oder USA haben.

Viele europäische Länder zeichnet es aus, dass es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen KMU und Industrie gibt eine Win win Situation für beide. Unsere Industriebetriebe stehen vor großen Herausforderungen. Nur sie können mit Forschung und Entwicklung im Bereich erneuerbare Energie Lösungen gegen den Klimawandel entwickeln, die eine entsprechende Breitenwirkung in der beziehungsweise für die Bevölkerung erzielen.